Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, au début du vingtième siècle, un quart des habitants du Moyen Orient étaient chrétiens.

Bien sûr, les forces iraquiennes et coalisées progressent et remportent des succès en libérant des territoires iraquiens conquis par le groupe État islamique au moment où nous parlons, Daech ne détient plus que 10 de de la ville de Mossoul mais ces succès militaires ne doivent pas faire oublier la réalité.

Pourtant, la plupart des populations de la région ne veulent pas ou ne peuvent plus revenir chez elles. En Iraq, où je me suis rendue l'année passée, les chrétiens ont été victimes de menées génocidaires et continuent de quitter leur pays. Aussi, si nous devons accueillir les chrétiens en souffrance, il est également de notre devoir de les aider, notamment dans la plaine de Ninive, à reconstruire leur ville. En effet, l'État iraquien est davantage préoccupé par ses arrière pensées stratégiques dans le cadre du conflit sunnite chiite que par le sort des chrétiens.